Señor Presidente, señor Comisario, el 9 de febrero el ministro de Agricultura de España, el señor Arias Cañete, anunciaba de manera triunfalista en nuestro país que el acuerdo del marco financiero había sido muy positivo porque no iba a suponer el recorte de un solo euro en las ayudas de la política agrícola común para España. Unos meses después, y como consecuencia de ese acuerdo del marco financiero, la Comisión nos presenta una propuesta de Reglamento de disciplina financiera en la que se plantea el recorte de cerca del 5 de las ayudas a cada uno de los agricultores de la Unión. Realmente eso provoca un rechazo rotundo por parte de la delegación socialista española, que apoya la propuesta que ha salido de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural tras el informe del señor Capoulas, que no acepta el recorte que plantea la Comisión como consecuencia —repito— de un acuerdo que el Consejo ha adoptado planteando recortes financieros y presupuestarios en todas y cada una de las políticas de la Unión, cuestión sobre la cual este Parlamento todavía no se ha posicionado.